og hlýt að lesa það úr svörum hans að hann telji ástæðu til að fara í talsverða endurskoðun á lögum um lífeyrissjóði eins og reyndar kemur fram í úttekt úr þessari skýrslu um

að ráðast í endurskoðun á löggjöfinni í samræmi við það sem fram kemur í úttektarskýrslunni og líka með hliðsjón af reynslunni eins og ég nefndi áðan voru gerðar allmiklar breytingar á lögum um lífeyrissjóði á undanförnum árum oftast nær til að rýmka heimildir þeirra til að fjárfesta með tilteknum hætti því langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann út í það hvort hann telji að alþingi hafi gert mistök það hafi verið gerð mistök með einhverjum af þeim lagabreytingum einhverjar þær lagabreytingar sem hafa verið gerðar á undanförnum árum hafi meðal annars ekki auðvitað eingöngu heldur meðal annars orsakað það sem fram kemur í skýrslunni varðandi tap sjóðanna og mistök í fjárveitingastefnum og svo framvegis háttvirtur þingmaður nefndi

telur háttvirtur þingmaður að þær stjórnir sem sátu yfir lífeyrissjóðunum hafi ekki haft mikið vita á því sem þær voru að gera var hægt að gera eitthvað betur voru allir að uppfylla skyldur sínar hvað þetta varðar voru gerð einhver mistök þar rétt eins og hugsanlega hafa verið gerð af hálfu þingsins og hvaða mistök